Deshalb habe ich ein paar ganz konkrete Fragen an Sie. Erstens Sie haben angesprochen, eine Wahlbeobachterkommission zusammenzustellen.

Wird sie hochrangig zusammengesetzt sein?

Zweitens Welche Maßnahmen ergreift die EU, um eine gute Koordination mit allen internationalen Wahlbeobachtungsmissionen sicherzustellen und die burundische Zivilgesellschaft beim Monitoring des Wahlprozesses zu unterstützen?

Erwägt die Europäische Union, die an Burundi gezahlte Budgethilfe im Falle einer Wiederwahl des amtierenden Präsidenten einzufrieren?

Falls Sie nicht vorhaben, das einzufrieren, wie wollen Sie dann sicherstellen, dass die Mittel zweckentsprechend eingesetzt werden und auch nur der Bevölkerung zugutekommen und nicht von der Regierung anderweitig verwendet werden? Ich beziehe mich hier auf den Artikel 96 des Cotonou Abkommens, der die Suspendierung der Beziehungen zwischen Burundi und der EU möglich machen würde.